Israël dit se défendre mais, en fait, il attaque et ne respecte ni les droits humains, ni la vie humaine. Nous avons, ici, le devoir de dénoncer cette violence et d'enquêter de façon indépendante sur ce qui se passe dans cette partie du monde.